Ce vote, assez curieusement, n'a pas été soumis, malgré son importance, par les groupes qui avaient la possibilité de le faire, à l'obligation de l'appel nominal.

Ce qui pouvait n'être qu'une erreur est devenu un véritable mensonge d'État quand il a été repris par le secrétaire d'État aux affaires européennes, M. Pierre Lellouche, et par le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale française, M. Jean François Copé. Pourtant, mon intervention dans le débat, mon explication de vote, ma tentative de m'opposer à l'amendement socialiste de M.

Pourquoi n'y a t il pas eu d'appel nominal?